Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben alle Ihre Anliegen und Ihre Schwerpunkte, Prioritäten und was Ihnen wichtig ist und was Sie kritisch sehen, notiert und werden die Position des Parlaments nach Ihrer Abstimmung und Entscheidung morgen dann sehr gründlich auswerten. Bevor die Konzertierung beginnen wird, werden wir dem Rat und dem Parlament eine detaillierte schriftliche Stellungnahme zuleiten, in der wir aufzeigen, was die Auswirkungen von Änderungsanträgen in beide Richtungen sind. Ich werde dabei auch dem Thema Heranführungshilfen für die Türkei besondere Beachtung schenken und Ihnen aufzeigen, welche Projekte wir in den letzten Jahren finanziert haben und wie die Ausgangslage für 2018 bei den Heranführungshilfen ist, um mit Ihnen zu besprechen, welcher Handlungsspielraum der Kürzung

Wir glauben, dass wir mit dieser Stellungnahme die Beratungen erleichtern, und ich bin mir auch entlang der heutigen Debatte sicher Wir haben eine gute Chance, termingerecht einen neuen Haushalt 2018 zu erhalten.